virðulegi forseti ég er nú svolítið hugsi eftir ræðu háttvirts þingmanns ég hafði nú staðið í þeirri meiningu hingað til að það væri samkomulag allra flokka hér á alþingi nema sjálfstæðisflokksins að stefna að því að setja hér

en hins vegar í ég veit ég á ekki að vera vitna til annarra andsvara en af því það hefur nú komið fram skildist mér nú á honum hérna síðast að það væri ekki það að framsóknarflokkurinn styddi ekki það áfram að hér yrði haldið stjórnlagaþing heldur að við skildum byrja frá grunni aftur og athuga löggjöfina að baki þinginu það var nokkur umræða í okkar flokki einmitt eftir ræðu háttvirts þingmanns sem hann hélt hér í fyrradag held ég þar sem var einhver vafi líka á um

fara í löggjöfina alla en ekki í prinsipp í það að við ætlum að halda stjórnlagaþing